Ich wiederhole es nochmal Gehen Sie damit mal zu Ihren Wählerinnen und Wählern ich sage nur Viel Erfolg und Gott behüte.